La communauté internationale aura été bien patiente, l'Union africaine ayant multiplié les médiations et les Nations unies s'étant gardées d'intervenir pendant des mois entre les deux camps. Et si, en définitive, l'ONUCI est intervenue, avec l'appui de la force Licorne, conformément au mandat du Conseil de sécurité, c'est bien pour défendre les civils contre les armes lourdes utilisées par le pouvoir en place. Cette crise ivoirienne doit désormais servir d'exemple à tous ceux qui refusent de quitter le pouvoir malgré leur défaite électorale. Ceux là doivent savoir que, désormais, la communauté internationale est déterminée à faire respecter le droit. Mais dans des pays ainsi déchirés, où la nation est encore un concept en devenir, on ne peut se contenter de proclamer un vainqueur. Il faut œuvrer à la réconciliation nationale. C'est le message que doit maintenant entendre Alassane Ouattara, à qui incombera la responsabilité de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Alors que les deux camps se sont mutuellement accusés de massacres et de crimes contre l'humanité, des enquêtes doivent être ouvertes, des responsabilités doivent être établies et la justice doit passer. La justice peut être vengeresse, mais elle peut aussi être apaisante. Permettez moi de plaider pour cette seconde option, si cela peut conduire la Côte d'Ivoire à retrouver la paix et la stabilité, et à renouer avec la croissance et le développement.